La volonté américaine, celle des présidents Clinton ou Obama, de couper l'Europe de la Russie a entraîné la Géorgie dans une agression militaire contre l'Ossétie du Nord avec une déroute de son armée. Ceci est un fait, nos témoins et nos renseignements en témoignent. Chers collègues, Madame Mogherini, la politique de la Russie en Géorgie, c'est notre politique en Serbie avec le Kosovo avec moins de justice avec moins de violence Sommes nous donc